Domnule Președinte, domnule comisar, doresc să subliniez importanța celor două rapoarte în cadrul acestei dezbateri, Strategia UE pentru încălzire și răcire și Către o nouă organizare a pieței energiei. Către finele acestui an, Comisia va veni cu noua legislație privind eficiența energetică, organizarea pieței energiei și performanța energetică a clădirilor propuneri legislative cu un rol major în realizarea obiectivelor uniunii energetice și cu impact pe care noi îl dorim pozitiv asupra locurilor de muncă și asupra industriei Uniunii Europene. Cred că este nevoie să insistăm și să ne ocupăm mai mult de locurile de muncă și de industrie, fără de care Uniunea Europeană nu poate fi competitivă. Este clar că avem nevoie de o reorganizare a pieței energiei orientată către viitor și care să aibă în vedere noile realități energetice necesitatea de a încorpora energiile regenerabile în rețea, zone tarifare mai largi, piețe de tranzacționare pe termen scurt și, bineînțeles, infrastructura fizică care să permită toate acestea. Referitor la mecanismele de capacitate, acestea ar trebui să fie utilizate în ultimă instanță, pentru echilibrarea rețelei, deoarece ar pune o presiune financiară prea mare asupra consumatorilor. Deoarece încălzirea și răcirea reprezintă aproximativ jumătate din cererea finală de energie a Uniunii Europene, este important ca acest sector să devină mai eficient, pentru a reduce dependența de importurile de energie, pentru a contribui la reducerea emisiilor, precum și pentru a reduce costurile pentru consumatori, în special pentru cei cu risc de sărăcie energetică. Subliniez încă o dată importanța asigurării accesului la finanțare, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru investiții în proiecte legate de modernizarea sectorului încălzirii și răcirii, inclusiv pentru încălzirea și răcirea centralizată, modernizarea rețelelor de infrastructură actuale, modernizarea sistemelor de încălzire și pentru trecerea la surse regenerabile. Ținte obligatorii privind deficiența energetică trebuie să fie însoțite, repet și subliniez, de acces adecvat la finanțare.